Zweitens Kontrollieren von Ölplattformen, von Ölförderung in diesen Gewässern. Da können Sie zwar sagen, dass das möglich ist, aber ich glaube, dass es bisher überhaupt keine Technologien gibt, die in der Lage wären, große Leckagen in der Arktis tatsächlich wieder unter Kontrolle zu bringen.